Probabil că nu am fi vorbit de cooperarea cu țările în curs de dezvoltare dacă unele din statele fondatoare ale Uniunii Europene nu ar fi cerut să existe o mențiune specială în Tratatul de la Roma despre coloniile pe care le dețineau, ceea ce arunca, inițial, o umbră asupra conceptului de democrație. Însuși fundamentul Uniunii Europene s a metamorfozat treptat într o politică ale cărei cuvinte cheie au devenit eradicarea sărăciei, promovarea drepturilor omului, a libertăților fundamentale, a muncii decente și a bunei guvernări. Țările în curs de dezvoltare sunt, astăzi, parteneri strategici pentru Uniunea Europeană. De aceea, cred că un instrument financiar pentru țările în curs de dezvoltare care nu îndeplinesc criteriile AOD facilitează cooperarea economică, financiară, tehnică, culturală și academică. De asemenea, acestea pot să stimuleze comerțul bilateral, investițiile, parteneriatele economice și promovarea dialogului între actorii din sfera publică și organizațiile neguvernamentale, atât ale Uniunii Europene, cât și ale statelor partenere.